Fest steht jedenfalls, dass sich mit zunehmendem wirtschaftlichen Druck die Schlinge um Assads Hals fester zuzieht, da die Unzufriedenheit der Bevölkerung zunimmt. Ob Syrien allerdings wirklich am Rande eines Bürgerkriegs steht, ist fraglich. Zum einen bleiben die Militärs dem Regime treu, und zum anderen gibt es scheinbar keine einzige Stadt, die nicht unter Regimekontrolle steht und somit zur Keimzelle für physischen Widerstand werden könnte.